Want naast vele andere crises, economische crisis, klimaatcrisis, is er natuurlijk ook nog de schaarstecrisis, die wij op verschillende manieren kunnen oplossen.

Het is heel erg belangrijk voor de klimaatverandering dat wij overal ter wereld niet alleen maar kijken naar hernieuwbare energie, maar ook naar energie efficiëntie, in onze eigen landen, maar ook in de ontwikkelingslanden.